Equilibrio entre todas las partes y todos los intereses como clave y reto que creo que hemos conseguido que recoja este informe. Consenso como base de la credibilidad y la confianza que necesita la comunidad científica y, a posteriori como consecuencia de ello, el progreso de la sociedad europea. Investigación como motor de desarrollo económico y social, como excelencia, pero también cohesión. Presupuesto adecuado para proyectos con alto valor añadido europeo para la sociedad garanticemos el retorno justo de la inversión para que la ciencia llegue a todos y cada uno de los ciudadanos europeos.

Si queremos una Europa excelente, necesitamos de todas sus regiones excelentes, de todos los jóvenes y, para ello, es necesario iniciar la cultura emprendedora e investigadora desde las edades más tempranas y contar con todo el potencial y toda la inteligencia. Por ello, las mujeres tienen que estar mejor reflejadas en el programa de investigación Horizonte 2020. Proponemos como criterio de desempate un estudio que determine cuáles son las barreras que lo impiden y, sobre todo, que impulsemos también un marco en los Estados miembros que permita aflorar todo el tejido de investigadoras con proyectos de alta calidad. Pero quiero terminar como empecé, reconociendo el potencial y la importancia de este programa, un programa enormemente positivo y clave para el futuro de Europa. Por lo tanto, creo que el mensaje que tenemos que tener y con el que tenemos que terminar es de refuerzo y de reconocimiento de su acierto.